það þykir mér grátlegt og ömurlegur málflutningur og ekki forustumanni framsóknarflokksins samboðinn virðulegi forseti það er svo að í kjölfar hrunsins hurfu hér nánast í einu vetfangi tólf til þrettán þúsund störf í okkar landi það var okkur gríðarlega mikið áfall og verkefnið síðan þá hefur verið að fjölga þessum störfum aftur þannig að allir geti hér komist til vinnu á ný sem hana misstu árangurinn sem náðst hefur er sá að samkvæmt tölum hagstofunnar fjölgaði störfum um þrjú þúsund sex hundruð tuttugu og fjórir frá öðrum ársfjórðungi tvö þúsund og níu til sama tíma árið tvö þúsund og ellefu þetta er árangur ekki nægjanlegur en þetta er árangur virðulegi forseti við erum á réttri leið og við siglum í rétta átt í júlí síðastliðinn var atvinnuleysið hér sex komma sex prósent og hefur ekki verið lægra frá hruni á sama tíma í fyrra eða júlí í fyrra var atvinnuleysið sjö og hálft prósent þannig að það hefur náðst árangur á þessu ári virðulegi forseti til þess að fjölga hér störfum þýðir ekki að horfa til patentlausna í formi einnar verksmiðju eða tveggja það þarf að horfa á atvinnulífið á breiðum grunni byggja verkfæri skapa hér umgjörð þannig að atvinnulífið geti vaxið á öllum sviðum ekki bara einu eða tveim öllum sviðum að því hefur þessi ríkisstjórn unnið statt og stöðugt síðastliðin ár virðulegi forseti sem dæmi um atvinnugrein þar sem vel gengur hefur hér verið talað um ferðaþjónustuna staðan er þannig á ferðaþjónustunni að það sem af er þessu ári eða fram í lok ágúst samkvæmt nýjustu tölum fjölgaði farþegum sem fóru frá keflavíkurflugvelli um átján komma eitt prósent og þá erum við ekki komin með inn í þá tölu fjölgunina sem varð í gegnum seyðisfjörð og reykjavíkurflugvöll eða aðra flugvelli á landinu hér er því um gríðarlega fjölgun að ræða virðulegi forseti bókunum í september og október og þrjátíu prósent hjá icelandair í september október og nóvember þetta eru gríðarlega góðar fréttir fyrir okkur virðulegi forseti við höfum og ætlum okkur að ráðast núna í markaðsátak sem verður kynnt á næstu vikum sem ber vinnuheitið ísland allt árið þar sem við ætlum að efla hér enn frekar vetrarferðaþjónustu og það þýðir að menn geta hér óhræddir farið í enn frekari fjárfestingar á sviði ferðaþjónustu vegna þess að þeir vita að nú geta þeir nýtt sínar fjárfestingar allt árið og við erum með þriggja ára skuldbindingu í þá veru virðulegi forseti skapandi greinar þeim má heldur ekki gleyma þær voru

þetta virðulegi forseti er angi atvinnulífsins sem við ætlum okkur að sinna enn betur og við erum núna að kortleggja með hvaða hætti við getum stutt við vöxt á þessu sviði sem dæmi má nefna virðulegi forseti að árið nítján hundruð níutíu og níu var hér fatahönnun og þá var stærð hennar um þrjú hundruð milljóna króna nú á síðasta ári var þessi stærð komin upp í þrjá milljarða ef við værum danir þar er fatahönnun fjórði stærsti útflutningur dana og ef við værum af sambærilegri stærð og þeir og þeir eru í dag væri veltan í fatahönnun á íslandi þrjátíu milljarðar ef okkur tekst því að tífalda aftur þessa veltu erum við orðin jafnstór dönum þegar kemur að þessum atvinnuvegi þetta skiptir mál þarna eru sóknarfæri virðulegi forseti þessu ætlum við að sinna og erum að sinna og við erum núna að vinna að því ásamt hundruðum aðila úr hönnunargeiranum á breiðum grunni að marka hér hönnunarstefnu til þess að styðja við þessa þróun virðulegi forseti nýsköpunar og hugverkaiðnaðurinn þar höfum við svo sannarlega verið að skapa verkfæri með endurgreiðslum á rannsóknar og þróunar við erum að nýta stoðkerfið vel enda erum við sjá þá grein blómstra og hér hefur fjöldinn allur af nýjum fyrirtækjum á þessu sviði orðið til þarna má þó gera betur við megum auka fjármagn til tækniþróunarsjóðs það mundi auka stuðning við þennan geira enn frekar við þurfum líka að skoða samspil menntakerfis og nýsköpunargeirans og

virðulegi forseti það er líka svo að það er heilmikið að gerast þegar kemur að orkuframkvæmdum við erum með búðarháls á fullri ferð í byggingu og framkvæmdir þar standa yfir þó að margir hér inni hafi viljað afneita því helst virðulegi forseti það er líka staðreynd að það er á áætlun landsvirkjunar að fara af stað á næsta ári á norðausturlandi með framkvæmdir við bjarnarflag og á þeistareykjum

landsvirkjunar á þriðjudaginn í tengslum við samning um sölu á skuldabréfum fyrirtækisins þá sagði hann beinlínis að þetta fjármagn verði meðal annars nýtt til fjármögnunar framkvæmda á norðausturlandi sem stefnt er að að ráðast í á næsta ári virðulegi forseti hér er ekki ládeyða í þessum efnum virðulegi forseti við höfum líka komið hér með ívilnanalöggjöf og á grundvelli hennar sem alþingi samþykkti hér einróma og var vel gert höfum við þegar gert þrjá fjárfestingarsamninga og það eru nú núna fjórir nýir í bígerð þegar menn gera hér fjárfestingarsamninga má nú ætla að þeir ætli sér hluti hér á landi virðulegi forseti helguvíkurframkvæmdir og suðurnesin þá er það svo að því miður er þar allt stopp vegna ágreinings samningsaðila um gildi orkusamninga en það er von okkar að í lok þessa mánaðar þegar sá ágreiningur hefur ferð leystur eða hvernig sem hann fer að þá getum við farið að sjá línur skýrast í því verkefni kísilverið í helguvík er að fara af stað samkvæmt nýjustu fregnum það hefur seinkað örlítið en það hefur ekki þó áhrif á það að menn munu klára framkvæmdirnar og áætla það á réttum tíma fleiri verkefni get ég nefnt virðulegi forseti en gefst ekki tími til

þessi ríkisstjórn er að vinna af heilum hug að því að búa hér til verkfæri sem betur níu skapað